je vérifie que les guichets uniques travaillent.

Nous avons besoin que les États membres jouent leur rôle.

Vous avez parlé de la brochure que nous avons éditée.